Die Vereinfachung des Rechts in diesem Bereich der gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen ist äußerst wichtig.

Allerdings bin ich Herrn Barnier sehr dankbar, dass er darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Deregulierung von reglementierten Berufen nicht unbedingt die Antwort ist. Diejenigen, die das wollen, sind immer die Antwort schuldig geblieben, um welche Berufe es gehen soll, die dereglementiert werden sollten.

Ich weiß es nicht.

Was den Berufsausweis angeht, das ist ein Mittel für die Bürgerinnen und Bürger, mit dem sie sich wirklich frei bewegen können, und deswegen sollten wir nicht lange noch irgendwelche Untersuchungen machen, sondern dem Bedürfnis, das uns die Betroffenen selbst mitgeteilt haben, wirklich entsprechen. Es waren ja die Ingenieure und die Ärzte, die als Erstes gesagt haben Wir brauchen so etwas, damit wir uns freier bewegen können in diesem Europa, das wir eine politische Union nennen, und deswegen müssen wir dazu Ja sagen und es so schnell wie möglich machen.